Hvala lepa. Ja, gospa ministrica, zelo sem vesel vašega odgovora, s tem da bi bil bistveno, bistveno bolj vesel, če bi to povedala takrat, ko smo dejansko to zadevo tudi obravnavali. žal mi je, da takrat nisem zahteval, da se nam pridružite in seveda javno tudi to zadevo poveste. Zdaj, glede na to, da poznate to področje, veste, da je v času gospodarske krize so upokojenci dali veliki prispevek in so se jim pokojnine na neki način niso usklajevale v v v procentih, se pravi, osem cela štiri procenta se jim niso usklajevale, in bi se morale z izrednim usklajevanjem, vsaj tako mi predlagamo, uskladiti in popraviti dejansko to zadevo. V tem trenutku tudi z usklajevanjem, o katerem sem malo prej govorila, smo prišli na pet cela šest odstotka zaostanka. v kolikor, bomo šli naprej s s to zadevo, lahko pričakujemo, da bi v nekih letih dejansko tudi ta, primanjkljaj odpravili. Pa me zanima, gospa ministrica, a se boste maksimalno zavzeli za to, da upokojencem vrnemo tisto, kar smo jim vzeli oziroma kar so prispevali državi v težkih časih.